En tout, ce ne sont pas deux mais six gardes forestiers qui ont été tués par la mafia du bois ces dernières années en Roumanie.

Les protectrices et les protecteurs de l'environnement sont bel et bien des cibles, et nous le savons. Chaque année, ce sont près de 200 défenseurs de la nature qui sont tués dans le monde. Chaque semaine, trois personnes sont tuées parce qu'elles défendent leurs biens naturels, leurs terres ou simplement leurs droits face aux industries de l'exploitation minière, forestière ou agro alimentaire. Tous les jours, des femmes et des hommes qui défendent la nature sont agressés, réduits au silence, diffamés, arrêtés ou menacés de mort. L'ONG Global Witness le souligne ce harcèlement est lié aux mafias éco criminelles, mais il résulte aussi des actions des États qui mettent en place des politiques visant à criminaliser et à intimider les écologistes.

Le silence de l'Union vaut complicité il est temps d'y mettre un terme et il est temps que l'Union condamne enfin les crimes contre la nature et contre celles et ceux qui la protègent.